Ich möchte die verehrte Kollegin gern fragen, wie sie im Geschäftsleben einen Schuldner bezeichnen würde, der, wenn er gebeten wird, seine Schulden zu bezahlen, erklärt Ich kann mir das nicht leisten.